Krajně pravicové násilí v německém Chemnitzu myslím, že máme ještě všichni dostatečně v paměti. Navzdory těmto incidentům není síla krajně pravicových stran v tuto chvíli podle mého názoru taková, aby mohla podkopat demokratické základy, na nichž stojí Evropský unie. Pokud ovšem demokratické strany nenajdou způsob, jak proti nim účinně bojovat v politické soutěži, může se tato situace snadno skutečně změnit k horšímu. Chci v této souvislosti upozornit také na to, že nebezpečí evropské demokracii hrozí nejenom z krajní pravice, ale také z krajní levice. Levicový extremismus považuji za neméně zhoubný jako ten pravicový. A v Evropě stále existuje množství komunistických stran, které jsou pravověrnými vyznavačkami marxismu leninismu, tedy ideologie, která má na svědomí srovnatelný počet lidských životů. Každá demokracie je z povahy věci křehká a zranitelná, proto musíme o tu naši evropskou náležitě pečovat, aby se nestalo, že nám proteče mezi prsty. V praxi to znamená zvolit vhodnou kombinaci preventivních a represivních opatření proti všem druhům extremismu jak toho pravicového, tak toho levicového.